Des collègues ont payé de très lourdes cotisations durant 15 ans, avec des perspectives qui leur étaient clairement indiquées sur les documents officiels du Parlement. Il avait déjà été porté atteinte aux droits acquis en mars 2009, mais avec la promesse qu'on ne changerait plus rien. On invoque les difficultés financières de ce fonds de pension, mais c'est le Parlement lui-même qui en est à l'origine, puisque, lors de l'adoption du statut unique des députés en 2009, il avait décidé qu'il n'y aurait plus de cotisants au fonds de pension. La logique serait donc que le Parlement reprenne à son compte le service de ce régime, créé par lui et avec lui.

ans. Je conclus, Monsieur le Président. Jusqu'où ira t on dans la violation des droits acquis des parlementaires? Croit on protéger le prestige de l'institution en portant atteinte aux droits des plus anciens membres de cette assemblée, d'une façon que l'on n'accepterait pas à l'égard de simples citoyens?